Mes chers collègues, les cartons bleus, c'est trente secondes. Ils ne servent pas à récupérer une minute complémentaire.

Il est très important, mais respectons les temps de parole des uns et des autres.